el porcentaje de víctimas entre los usuarios no motorizados, los peatones y ciclistas, no deja de aumentar. Un mejor diseño de los vehículos, sistemas de alerta automáticos, disminuir la tasa de alcohol en sangre, en estos temas hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando, pero hoy, ahora, debemos impulsar que nuestras ciudades prioricen este tema en sus agendas urbanas y adopten medidas que, con costes mínimos y perfectamente asumibles, tienen efectos enormes sobre la seguridad de sus habitantes, como limitar la velocidad de circulación urbana, limitar el número de vehículos privados en el área urbana y apostar por un transporte colectivo público y de calidad que garantice una movilidad accesible, inclusiva y segura para todas.